Ich habe mit Freude dafür gestimmt, dass wir über das ganze ILUC Paket noch einmal beraten, dass wir es zurücküberweisen, weil ich ganz einfach der Auffassung bin, dass wir damit die einheimische Landwirtschaft und damit auch Arbeitsplätze im ländlichen Raum gefährden. Dazu mein einfaches Lieblingsbeispiel Wir reden ständig über eine Eiweißstrategie in der Europäischen Union.

40. Öl ist ein typisches Koppelprodukt man könnte sogar sagen, ein Abfallprodukt.